Es geht darum, dass für alle europäischen Exporteure dieselben Chancen bestehen.

Und so ein Fall, glaube ich, ist jetzt eingetreten.